Domnule președinte, în Ucraina, legea pentru înființarea tribunalului anticorupție a fost adoptată. Acest succes se datorează atitudinii ferme a Băncii Mondiale, a Fondului Monetar Internațional și a Uniunii Europene, care au refuzat să aloce fonduri până la adoptarea acestei legi privind tribunalul anticorupție. De asemenea, trebuie să menționăm eforturile societății civile și ale politicienilor responsabili din Ucraina. Da, vedem că funcționează condiționalitatea. Prin urmare, Uniunea nu mai trebuie să dea bani până când nu vede rezultate. Astăzi am dat undă verde pentru ca încă un miliard de euro să fie transferați la Kiev. Cer politicienilor de acolo să îi folosească în mod responsabil pentru reforme, pentru oameni și împotriva corupției.